Señora Presidenta, señora Comisaria, señora Mathieu, colegas, la emigración en Europa es sin duda un hecho político, económico y social de primera importancia y de una enorme envergadura. Es una grandísima oportunidad, pero necesita una gestión inteligente y justa, puesto que, en otro caso, se convertiría en un problema en un problema para los que llegan, porque no serían tratados con justicia, pero también en un problema para los que están aquí, los trabajadores que están aquí, que verían amenazados sus puestos de trabajo.

Por ello, señora Comisaria, señora Mathieu, el principio de igualdad de trato es la clave de la bóveda de una política de emigración económica que sea a la vez inteligente y justa.

No es sólo una Directiva burocrática, es una Directiva de derechos y de obligaciones, que debería llegar a todos los emigrantes legales y que debería extenderse a todos los derechos en principios de igualdad de trato y de ausencia de discriminación. Pero, lamentablemente, la Directiva, señora Comisaria, no es la que se nos había anunciado, y no lo digo yo o mi Comisión de Empleo, es lo que dicen, sin excepción, todas las ONG que trabajan en la lucha humanitaria, todas las Iglesias de Europa y todos los sindicatos.

Van a llegar, por tanto, centenares de miles de trabajadores de terceros países con arreglo al principio del país de origen. Porque no van a tener igualdad de trato con esta Directiva.

También les excluyen de las becas, de todo tipo de ayudas para la educación superior, incluso para la formación profesional. Por todo ello, la Comisión dice en la exposición de motivos, dice en el estudio de impacto, que pretende eliminar y terminar con la diferencia de derechos, con los right gaps pero en la práctica no lo hace, señora Comisaria, no es suficiente. Lamentablemente, además, tenemos enmiendas mañana presentadas por los grupos de la derecha y del centro derecha de la Cámara que van más allá, como usted ha dicho, que incluso toman las posiciones más extremas del Consejo para destruir el consenso que habíamos construido en la Comisión de Empleo. Por ello, yo creo, señora Comisaria, señora Mathieu, queridos colegas, que necesitaríamos hacer un debate entre nosotros mucho más amplio sobre esta cuestión, con las otras directivas, abierto ante la sociedad civil europea, ante las ONG, ante las Iglesias, ante los sindicatos, no tratar este tema de la manera tan rápida y de la manera yo creo también tan irresponsable como haríamos mañana si aprobáramos el texto del Consejo. Yo creo que la mayoría de los colegas, más allá de las fronteras partidarias, estarían de acuerdo en hacer un debate amplio para llegar a un gran consenso en este Parlamento que respete los principios de nuestra Carta de Derechos Fundamentales, que tome la doctrina de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y del Consejo de Europa. Estamos hablando de la dignidad de las personas, pero también del futuro de Europa, y yo creo que en Europa necesitamos que todos los trabajadores, todos sin excepción, sean cuales sean sus orígenes, si residen legalmente en Europa, tengan todos los derechos sin exclusión, porque es la manera de luchar contra la xenofobia, contra el racismo y por una Europa digna.